En juin dernier, nous votions une résolution pour condamner le meurtre de M. Floribert Chebeya, et nous inquiéter de la disparition de M.

Vous pouvez l'ajouter à votre liste, Monsieur le Ministre. Il a fallu, cet été, le viol collectif de plusieurs centaines de personnes pour que l'ONU se décide à réagir. Il faut dire que la MONUSCO, présente au Congo pour protéger les civils, le personnel humanitaire et les défenseurs des droits de l'homme, et pour aider à lutter contre l'impunité, était présente à seulement quelques kilomètres des lieux de ces viols et n'a pas réagi.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a enfin été mis en cause par les responsables de l'ONU.

Et combien de victimes devront encore être tuées, violées, torturées? Combien d'enfants devront encore être enrôlés de force avant que la communauté internationale ne prenne la mesure de la situation et ne réagisse en conséquence? J'ai envie dire que fait l'Europe? Des sommes colossales ont été investies au Congo.

Outre l'aide humanitaire, l'un des principaux objectifs de l'Union européenne est, sur le papier, d'y former les forces de sécurité et d'aider à la réforme de la sécurité du pays. Quels sont les résultats de ces politiques?

Pire, c'est un pays qui ne cesse de s'appauvrir car la corruption y est florissante.

Ne pensez vous pas qu'il est temps de tenir un autre discours? Je suppose que les choses ne sont d'ailleurs pas très simples au Conseil des ministres, d'ailleurs, où quelques grands États européens, du moins leurs représentants politiques, dont nous connaissons tous l'attachement aux droits de l'homme, ne sont pas très ouverts à une réelle intervention, puisqu'ils savent recevoir en grande pompe M.

Alors, appuyez vous sur le Parlement européen pour prendre les dispositions qui s'imposent et cessez de laisser prévaloir les intérêts économiques de quelques uns au mépris des populations civiles qui n'en peuvent plus!